Wzywamy rząd Zimbabwe do zaprzestania tych praktyk, do zrezygnowania z przymusowych wysiedleń. Osoby już wysiedlone i ich własność należy objąć ochroną prawną, poszkodowanym zapewnić rekompensaty i zadośćuczynienie, a przede wszystkim zapewnić schronienie, dostęp do żywności i wody.